herra forseti með þessari tillögu er ég að óska eftir því að alþingi heimili að fyrir íslands hönd verði staðfest

hún felur í sér að inn í e e s samninginn er felld tilskipun evrópuþingsins og ráðsins sem ber númer tvö þúsund og tíu sjötíu og sex e s b hún varðar eiginfjárkröfur vegna veltubókar og endurverðbréfana og sömuleiðis eftirlit með starfskjarastefnu og er nú sá þáttur tilskipunarinnar sýnu merkilegastur að mínu viti þessari tilskipun er meðal annarra hluta ætlað að koma í veg fyrir það að starfsmenn séu verðlaunaðir fyrir að taka miklar áhættur í starfi sínu eftirlitsaðilum eru veittar heimildir til þess að beita fjármálafyrirtæki sektum fari þau ekki að nýjum reglum varðandi starfskjarastefnu þannig er þessi tilskipun í reynd beinlínis svar við því sem menn telja að sé ein af orsökunum fyrir þeirri fjármálakreppu sem hefur riðið yfir vesturlönd á síðustu árum þar hafa menn talið einmitt að kerfið hafi verið þannig að það hafi ýtt undir með óhóflegum bónusum og óhóflegum verðlaunum og umbunum til starfsmanna sem hafa tekið of miklar áhættur og ekki sést fyrir samkvæmt þessu munu árangurstengdar greiðslur verða metnar eftir því hve mikil áhætta er tekin eða var tekin og þau munu taka líka mið af lengri tíma þetta á sem sagt eins og ég sagði að koma í veg fyrir það að einstaka starfsmenn séu verðlaunaðir fyrir að taka miklar áhættur í starfi eftirlitsaðilum eru sömuleiðis veittar ríkar heimildir til þess að beita fjármálafyrirtæki sektum ef þau fara ekki að nýjum reglum varðandi starfskjarastefnu sömuleiðis kveður tilskipunin á um það að það skuli gera hærri eiginfjárkröfur í fjárfestingarfélögum og lánastofnunum þegar um endurverðbréfun er að ræða að auknar kröfur verði gerðar til upplýsingaskyldu fjármálafyrirtækjanna varðandi áhættur sem því tengjast breytingar eru sömuleiðis gerðar á því hvernig fjármálafyrirtæki skuli meta áhættur tengdar veltubók eins og jafnan kaaalr innleiðing tilskipana á breytingu á lögum í þessu tilviki er um að ræða breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra sem við vitum að hefur margt á sinni könnu mun eigi að síður beita sér fyrir því að það verði samið í kjölfar þessa lagafrumvarp sem lagt verða fram á næsta haustþingi til þess að innleiða þessa ágætu tilskipana ég get þess alveg sérstaklega fyrir áhugamenn um innleiðingar að það er alls ekki gert ráð fyrir því að innleiðing þessarar tilskipunar hér á landi hafi í för með sér teljandi stjórnsýslulegar eða efnahagslegar afleiðingar fyrir íslenska ríkið í reynd herra forseti er hér um að ræða afléttingu á stjórnskipulegum fyrirvara sem gerður var við þessa tilteknu ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar en í því felst að samþykkt ákvörðunarinnar er háð samþykki hins háa alþingis ég legg svo til herra forseti að þessi góða tillaga verði send rakleiðis nákvæmlega sömu leið og hinar fyrri sem ég hef mælt fyrir hér í dag það er til þeirrar nefndar sem háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson veitir forustu hinnar virðulegu utanríkismálanefndar